Eine ganze Stadt in meinem Heimatland steht unter Schock. Und all die Menschen aus anderen Ländern aus Spanien, aus der Türkei, aus anderen Ländern die Opfer zu beklagen haben, haben ganz sicher unser aller Mitgefühl. Das gilt auch für die Opfer des furchtbaren Terroranschlags im Bardo Museum in Tunis. Der Hintergrund dieses furchtbaren Terroranschlags, der fanatische Fundamentalismus, der keinen Respekt vor dem Leben anderer kennt, ist nicht neu für uns. Wir erleben dies in den letzten Monaten immer wieder und in intensiver Form, und es schockiert uns. Auch hier sind unsere Gedanken und unsere Gefühle bei den Angehörigen, den Freunden, den Lebensgefährten, den Familien der Opfer.

mit einem Moment des Schweigens. Ich würde Sie bitten, sich dafür von Ihren Plätzen zu erheben!